Gdyby wymowa tych faktów nie opierała się na prawdziwych dokumentach, trudno byłoby uwierzyć, że tak straszne, okrutne działania wymierzone są w przedstawicieli służby zdrowia, ludzi, którzy niosą pomoc i ratunek dzieciom.

grupa ludzi, którzy pod hasłami odwołującymi się do religii, do islamu, są gotowi mordować innych, są gotowi mordować lekarzy. Dlatego w tej sprawie musimy stanowczo protestować.